Hvala za besedo! Nova Ljubljanska banka, Nova Kreditna banka Maribor, Abanka. Prvi dve od teh dveh, sta že prodani, tretja je v postopku prodaje. Zakaj? Zato, ker je Slovenija ob dokapitalizaciji bank leta dva tisoč trinajst, Evropski komisiji dala zaveze, da bo te tri banke sprivatizirala. A te zaveze je bila prisiljena dati, ker je bila v šibkem položaju in ker je znesek sanacije bančne luknje postal tako visok, da je postalo potrebno dovoljenje Evropske komisije. Zakaj je ta znesek postal tako visok? Zato, ker je ta ista Evropska komisija v sodelovanju z vodstvom Banke Slovenije, prisilila, zapis zneskov v računih Banke Slovenije na tak način, da je nepremičnine ocenila karseda nizko, da je karseda na papirju in na izkazu poglobila to bančno luknjo. Skratka, od začetka do konca, kot izhaja iz informacij slovenskih kapitalistov, politična operacija za privatizacijo vseh sistemskih bank v tej državi, ki jo je ob asistenci vodstva Banke Slovenije vodila Evropska komisija, in gospod minister, če se spravimo v tožbo proti Evropski centralni banki in Evropski komisiji na, Evropsko sodišče, če se spravimo z zahtevo po izvedbi preiskovanja delovanja Evropske komisije in Evropske centralne banke, to ni pravno nevtralno dejanje, to je politično dejanje na sodnem področju, za katerega je potrebna politična odločitev in vi, kot minister za finance, ne da to ni v vaši pristojnosti, to zagotovo je v vaši pristojnosti in ste prvi poklicani, da to storite in istočasno, dokler se zadeve od začetka do konca ne razčistijo, tudi sodno, če želite, je potrebno privatizacijo Abanke zaustaviti. Kot izhaja iz vsega povedanega, je ta privatizacija izsiljena, s "škatljivo" pravno podlago, in ko bo enkrat prodano, bo škoda narejena.